Señor presidente, la verdad es que, cuando empezamos estas negociaciones teníamos posiciones muy alejadas y, desde luego, nada hacía presagiar que pudiéramos llegar a un acuerdo.

Tuvimos dos días de intensas negociaciones, el viernes y el lunes. Ya estábamos en el límite y, al final, conseguimos llegar a un punto de acuerdo. Y, sobre todo ―y yo creo que es lo más importante―, conseguimos mandar un mensaje muy claro sobre cuáles eran las prioridades para el futuro de la Unión Europea y, sobre todo, cómo las íbamos a financiar. Y este acuerdo al que llegamos nos ha permitido reforzar líneas clave con más de 850 millones de euros en esas prioridades en las que estábamos de acuerdo.